Ich habe Sie jetzt dreimal ermahnt. Wir haben hier vorne eine Lampe damit das auch die neuen Kollegen mal wissen.

Und wenn Sie möchten, dass nicht nur Ihre italienischen Landsleute verstehen, was Sie hier zu sagen haben, dann müssen Sie langsam sprechen, jedenfalls nicht so schnell, dass man es nicht mehr übersetzen kann.